Spoštovani podpredsednik, državna sekretarka, kolegice in kolegi. V Novi Sloveniji že dolgo opozarjamo, da je zakonodaja na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, starševskega varstva in družinskih prejemkov ter socialnovarstvenih prejemkov tako zapletena in nejasna, da to presega že vse meje. Kot da odgovorni gladko preslišijo vsa opozorila pravnikov, še posebej naše zakonodajno-pravne službe. V neštetih določbah številnih zakonov se še pravniki težko znajdejo, kaj šele, da bi jih razumeli navadni državljani. Strinjamo se z njimi, da je nujno ta zakon urediti na bolj pregleden, jasen in nedvoumen način. Novela, ki jo obravnavamo danes, žal ne popravlja tega nevzdržnega stanja. Nasprotno. Ta novela odpravlja načrtovano ureditev avtomatičnih informativnih izračunov pravic iz javnih sredstev, še preden bi ta bila uvedena. Kaj naj si ob tem mislimo? Da je prejšnja ministrica preveč lahkomiselno in brez ustreznih podlag šla v uvajanje novega sistema. Da je bila to le ena od predvolilnih obljub, ki se je zdaj razblinila. Da nova ekipa Ministrstva za delo kar prehitro obupa. Načrtovani datum uvedbe avtomatičnih informativnih izračunov je bil namreč prvi september dva tisoč devetnajst. Bivšo ministrico smo že v času uvajanja opozarjali, da je načrt avtomatizacije, ki je sicer všečen, ni pa dobro domišljen in črtovan in da zastavljenega na tak način ne bo mogla izvršiti. Žav smo imeli prav. Besedilo je zelo zapleteno in predstavniki ministrstva doslej niso jasno povedali, v katerih primerih se bo odločalo z odločbo in v katerih pa z informativnim izračunom in kakšna bo obveznost upravičencev. Bojimo se, da bo zmeda sedaj še večja. Na takšne igre z upravičenci do javnih sredstev, ki so večinoma socialno šibki upokojenci, družine in invalidi, ne moremo pristati, zaradi tega smo vložili tri amandmaje, ki črtajo določbe, ki odpravljajo uvedbo avtomatičnih informativnih izračunov. Priporočamo, da jih sprejmemo in ustavimo poslabšane ureditve pravic iz javnih sredstev, ki jih prinaša ta zakon. Poslanska skupina Nove Slovenije bo glasovala proti zakonu.